Tie kľúčové výrazy sú ale vnímané z pohľadu členských štátov rozdielne.

Nedeje sa to iba v jednej krajine, je to v slovníku viacerých politikov členských štátov Európskej únie.

Európska komisia, Európsky parlament ani Rada nenašli vhodný spôsob komunikácie, ako túto tému priblížiť občanom členských štátov Európskej únie. Aj preto v niektorých krajinách dochádza ku veľmi komplikovaným situáciám.

Stretávali sme sa tu od apríla, držali sme minútu ticha, prijali sme rezolúciu a nikto neskontroloval, ako sa tá rezolúcia napĺňa. Chcem preto požiadať Komisiu, aby dôsledne kontrolovala, akým spôsobom sú napĺňané závery predchádzajúcej rezolúcie, aj tej, ktorú prijmeme v týchto dňoch.